Monsieur le Président, chers collègues, j'ai voté en faveur de cette résolution sur le budget 2015 car l'Europe doit avoir les moyens de son action en faveur de la croissance et de l'emploi. Cependant, je m'oppose fermement au paragraphe qui concerne une soi disant feuille de route pour un siège unique du Parlement.

Or, une telle attaque est juridiquement fausse et politiquement inacceptable. Dois je, une fois encore, rappeler qu'il existe déjà un seul et unique siège?

Alors, oui, Monsieur le Président, je suis pour un siège unique mais pour le siège unique de Strasbourg!